í frumvarpinu er lagt til að gildistöku ákvæða um að sjúkratryggingastofnun annist gerð samninga við heilbrigðisstofnanir í eigu ríkisins og við sveitarfélög og aðra sem reka hjúkrunarheimili verði frestað um eitt ár eða til fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu samkvæmt fjórða kafla laga númer hundrað og tólf tvö þúsund og átta um sjúkratryggingar sem tóku gildi fyrsta október tvö þúsund og átta skal sjúkratryggingastofnun annast samningsgerð um heilbrigðisþjónustu þar á meðal samninga við heilbrigðisstofnanir sveitarfélög sjálfseignarstofnanir fyrirtæki og einstaklinga samningagerðin var áður á hendi samninganefndar heilbrigðisráðherra og heilbrigðisráðuneytisins samkvæmt gildistökuákvæði í fimmtugasta og sjöttu grein laganna skyldi stofnunin taka við samningagerðinni í áföngum sá hluti samningagerðar sem samninganefnd heilbrigðisráðherra annaðist fluttist til sjúkratryggingastofnunar við gildistöku laganna fyrsta október tvö þúsund og átta hluti samningagerðar sem var á hendi ráðuneytisins fluttist til stofnunarinnar á þessu ári fyrsta júlí tvö þúsund og níu loks var gert ráð fyrir að sjúkratryggingastofnun tæki eigi síðar en fyrsta janúar tvö þúsund og tíu við samningsgerð við heilbrigðisstofnanir í eigu ríkisins og við sveitarfélög og aðra sem reka hjúkrunarheimili heilbrigðisráðuneytið hefur gert fjölda þjónustusamninga um heilbrigðisþjónustu við ýmsa aðila svo sem líknarfélög sjálfseignarstofnanir og einkaaðila og hefur flutningur þeirra til sjúkratryggingastofnunar tekið mun meiri tíma en ætlað var því er lagt til að gildistöku ákvæða um að gerð samninga við heilbrigðisstofnanir í eigu ríkisins og við sveitarfélög og aðra sem reka hjúkrunarheimili flytjist til sjúkratryggingastofnunar verði frestað um eitt ár eða til fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu í mati fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins á kostnaðaráhrifum frumvarpsins kemur

eins og fram hefur komið er frestun lokaáfanga á flutningi samningsgerðar til sjúkratryggingastofnunar eina breytingin sem felst í frumvarpinu ég hef nú gert grein ástæðum frestunarinnar ég legg áherslu á að þar sem hér er lagt til að ákvæði sem annars tekur gildi fyrsta janúar næstkomandi verði frestað um eitt ár og er nauðsynlegt að frumvarpið verði að lögum á haustþingi leyfi ég mér því virðulegi forseti að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar heilbrigðisnefndar og til annarrar umræðu